und eines Friedensnobelpreises unwürdig ist. Die Europäische Union ist ein Projekt zur Überwindung des Nationalismus, und den Friedensnobelpreis bekommen wir dafür, dass wir den Nationalismus, den nationalen Egoismus überwunden haben und die Gesamtverantwortung über die Teile stellen. Ich appelliere daher an die Staats und Regierungschefs, zur Versachlichung der Debatte beizutragen, die Aufgaben in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Prozentsätze, die Gemeinschaftsverantwortung wahrzunehmen statt mit Feindbildern zu operieren und die Verantwortung für die Zukunft dieses Kontinents zu tragen, statt mit der Veto Keule zu operieren. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger, als unsere Versprechen erfüllen können, die Ziele verwirklichen und die Gemeinschaftsprojekte umsetzen. Dafür benötigen wir Geld und keinen Deut mehr oder weniger. Es geht um die Glaubwürdigkeit. Für jede Kürzung zahlen die Bürgerinnen und Bürger die Zeche, durch weniger Infrastrukturprojekte, durch weniger Wachstum und Beschäftigung, durch weniger Bildung und Forschung, durch weniger Ausbau der ländlichen Entwicklung. Wir tragen Gesamtverantwortung und bitten den Rat, uns die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir sie auch erfolgreich für die Bürgerinnen und Bürger verwirklichen können.